Entiendo que tanto las ciudades como la arquitectura requieren un conocimiento, un entendimiento de la obra, y esta es una buena noticia para el patrimonio histórico europeo. Y, por tanto, creo que hay que recomendar que los países, al transponer esta Directiva, tengan en cuenta que el patrimonio cultural es un valor que no se puede construir, y que los valores estéticos y de calidad están por encima del dinero.